Pane předsedající, já bych se zeptal pana poslance Swobody, zda by souhlasil s názorem, že v některých členských zemích se krize používá jako nástroj plíživého vyvlastňování obyvatel.